Meine Frage bezieht sich auf die Weiterentwicklung in der Stahlindustrie.

Wie kann man hier entgegenwirken, dass in Zukunft auch die Basis für die beste Produktion dieser Welt in Europa wieder erneuert wird?